Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav, spoštovani ministri, kolegice, kolegi. Tako se glasi moje poslansko vprašanje: spoštovani gospod minister, Univerzitetni klinični center Maribor je ena izmed največjih zdravstvenih ustanov v Republiki Sloveniji in najpomembnejša zdravstvena institucija na območju severovzhodne Slovenije. Poleg zdravstvene oskrbe sta v omenjeni instituciji zelo pomembni tudi izobraževalna in raziskovalna dejavnost. Naziv učne bolnišnice je bil UKC Maribor podeljen že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, danes pa predstavlja učno bazo za vse poklice zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev, dodiplomskih in tudi podiplomskih študentov. Prav tako ima UKC Maribor vzpostavljeno tudi tesno sodelovanje z različnimi zdravilišči po vsaj v Sloveniji, v njem pa se nahajajo tudi sedeži zelo različnih društev, katerih namen je združevanje bolnikov, da bi lažje spoznali svojo bolezen in se naučili ravnati ter živeti v novih okoliščinah. Nesporno dejstvo torej je, da je UKC Maribor izjemno pomembna institucija, žal pa so dolga leta varčevanja v instituciji, tudi zaradi takratnega vodstva, začela terjati svoj davek, tako na področju kadrov kot tudi na področju opreme in prostorov. Zato so vlaganja v UKC, kot tudi v ostale slovenske bolnišnice, seveda nujna. Pri tem je potrebno poudariti, da so sredstva za investicije v zdravstvo žal omejena, tako kot vsepovsod. Za leto dva dvajset samo devetnajst milijonov, kot vemo. V javnosti se večkrat pojavljajo očitki, da Ministrstvo za zdravje ne spodbuja investicij v najpomembnejšo zdravstveno institucijo v severovzhodni Sloveniji. V izogib nadaljnjim okoliščinam v zvezi s tem vas, spoštovani gospod minister, sprašujem, prvič; koliko sredstev je ministrstvo v letošnjem letu namenilo za investicije v UKC Maribor in za katere projekte? Drugič; investicije, v katere projekte so s strani ministrstva še predvidena sredstva, in koliko sredstev boste namenili za te projekte? In pa tretjič; koliko je skupna vrednost investicij za projekte UKC Maribir Maribor, ki so že bili realizirani in katerih realizacija je še predvidena v naslednjih letih? Najlepše se vam zahvaljujem, hvala lepa.